Herr Präsident! Bei aller Kritik am Rechnungshof, der tatsächlich mehr Mut zeigen sollte, geht der Dank vor allem an die Mitarbeiter des Rechnungshofs vor allem in der zweiten und dritten Reihe, die sich bemühen, Licht ins Dunkel zu bringen! Die Kommission sollte die Mahnungen sehr ernst nehmen und keine kleinliche Diskussion über die Berechnungsgrundlage der Fehlererfassung führen.

Sechs Länder sind für 90 der Fehler verantwortlich sind das schreit ja förmlich nach Sanktionsmaßnahmen!

Das heißt, der Rechnungshof müsste mehr Mut haben, Länderberichte zu erstellen, die Verursacher zu benennen und dann auch die Gründe, die dahinterstehen, klar aufzuzeichnen.